Vor zwei Wochen hat die Siebte Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in Genf beraten. Ich hatte die Gelegenheit, als Vertreter der ALDE Delegation dabei zu sein und nun auch als Mitverfasser an dem vorliegenden Gemeinsamen Entschließungsantrag mitzuarbeiten. Vier Lehren können und müssen aus diesen Erfahrungen gezogen werden. Die Wirtschafts und Finanzkrise hat auch den weltweiten Handel stark zum Einbruch gebracht. Ein zügiger Abschluss der Verhandlungen ist deshalb in der Welthandelsrunde dringend erforderlich, um neue Impulse für die Weltwirtschaft zu geben. Eine Neubelebung eines fairen und freien Welthandels dies kann Doha leisten, dies muss Doha leisten! Die Europäische Union ist ihren Partnern insbesondere in den Entwicklungsländern weit entgegengekommen. So haben wir beispielsweise den Verzicht auf alle Exportsubventionen für Agrarprodukte in Aussicht gestellt. Jetzt geht es darum, in den Verhandlungen einen Abschluss zu erreichen. Dazu brauchen wir ein Signal des politischen Willens.

Eine Bündelung der Kräfte ist deshalb dringend erforderlich, um die Runde zum Abschluss zu bringen. Dabei muss und kann die Europäische Union eine Führungsrolle übernehmen. Wir sollten auch eine Brückenfunktion übernehmen, um z.

die Vereinigten Staaten von Amerika und die Schwellen und Entwicklungsländer nun zusammenzubringen, so wie wir es auch in dem Text unserer gemeinsamen Entschließung fordern. Außerdem muss jetzt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hergestellt werden. Wir brauchen eine breitere Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger.

Die Alternative wäre ein Wettlauf um bilaterale Abkommen. Hier besteht die Gefahr, dass der Zugang für die Schwächeren, die Einbeziehung der Menschenrechte und Umweltziele unter die Räder kommen. Das darf nicht passieren. Deshalb brauchen wir einen Abschluss der Doha Runde jetzt!